Es gibt wie die OSZE und der Europarat uns berichten keine Diskriminierung der russischsprachigen Minderheit in der Ukraine. Es gibt eine klare Mehrheit, auch in der Ostukraine, für die Einheit und die territoriale Integrität der Ukraine.

25.Mai zu verhindern.

Ich bin froh darüber, dass das Finanzpaket verabschiedet wird. Ich bin froh darüber, dass man mit den internationalen Finanzinstitutionen vorankommt.

Und wenn wir kein Militär einsetzen und helfen das ist kein NATO Fall dann muss es klar sein, dass wir alle friedlichen Mittel einsetzen, um dem ukrainischen Volk zu helfen. Das bedeutet insbesondere Sanktionen.

Helsinki und all das wird zerstört.

Es geht um den künftigen Frieden in ganz Europa. Das muss klar sein, und dem müssen wir uns